No estamos para dar consejos, y mucho menos consejos sobre la base de la necesidad de desregular el mercado. Ese principio, ese dogma, el gran Dios de la desregulación del mercado, que se ha aplicado con total rigidez en la Unión Europea, nos está llevando a la ruina en la Unión Europea y, por lo tanto, ese principio es un principio que no se debería plantear, y espero que los protagonistas de las revoluciones árabes no lo hagan suyo. No se trata de ir a tratados de libre comercio que no tengan en cuenta las asimetrías, ya que ello empobrecería más a esos pueblos.